En effet, on a évité une spoliation généralisée et la destruction définitive d'armes historiques mais on est passé très près. Fondamentalement, ce texte demeure d'abord idéologique. Il s'agit de faire croire que l'Union européenne lutte contre le terrorisme, alors que ses politiques le favorisent.